Frau Präsidentin, sehr geehrte Kommissare! Wenn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ökonomisch und nach außen stark sein wollen, müssen sie als Europäische Union geeint handeln. Das Finanzmarktaufsichtspaket mit einem möglichst durchsetzungsfähigen Europäischen Ausschuss für Systemrisiken ist daher Gebot der Stunde ebenso wie eine starke europäische und ich betone das Wort europäische Banken Wertpapier und Versicherungsaufsicht. Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken ist gestatten Sie mir den Vergleich ein bisschen wie der deutsche Bundespräsident. Er hat in seiner derzeitigen Ausgestaltung keine weitreichenden Durchgriffsmöglichkeiten ich wünschte mir mehr kann aber eine große moralische Autorität entfalten er kann warnen, Empfehlungen aussprechen und dies öffentlich.

In dem Sinne möchte ich an die Mitgliedstaaten appellieren, nicht mit Retro Methoden die Wirtschaftsordnung des 21. Jahrhunderts zu gestalten, sondern europäisch zu denken, europäisch zu handeln!